Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis convaincu pour ma part que le Parlement européen va apporter une plus value inédite dans la protection des intérêts financiers de l'Union et je me réjouis, en particulier, de l'inclusion, malgré certaines limites, que je regrette d'ailleurs, de la fraude à la TVA dans les compétences du parquet. Bien que nous n'ayons aucun pouvoir d'approbation sur le dossier, les préoccupations du Parlement ont été prises en compte de manière satisfaisante. Une ombre au tableau, naturellement certains États membres ont décidé de ne pas participer, poussant ainsi les autres à se lancer dans une coopération renforcée. Je tiens pourtant à rappeler que la lutte contre la fraude au budget de l'Union relève d'une responsabilité partagée celle de l'Union et celle des États. Nous parlons bien ici de l'argent des contribuables européens. Je trouve donc particulièrement regrettable, voire choquant, que des États membres, dont certains figurent parmi les plus grands bénéficiaires de fonds européens, puissent se soustraire à leur devoir moral et politique de tout mettre en œuvre pour lutter contre la fraude. Pour ce qui me concerne, je crois d'ailleurs qu'il faudrait songer sérieusement à lier l'octroi de fonds européens à l'obligation de se soumettre à ce devoir. Il est à mes yeux inconcevable que les intérêts financiers de l'Union ne bénéficient pas d'un niveau de protection uniforme dans tous les États membres. Heureusement, nous avons quand même à nous féliciter du fait que pas moins de vingt États membres aient décidé d'aller de l'avant pour protéger l'argent public européen. Il s'agit d'une étape cruciale de l'intégration européenne et de la construction de notre espace de justice. J'espère vivement que le parquet pourra rapidement montrer son efficacité et que ses compétences seront à l'avenir élargies aux autres menaces transfrontières auxquelles sont confrontés tous les États européens, telles que la criminalité transfrontalière, le terrorisme et la criminalité organisée que l'on connaît aujourd'hui.